Vydávanie spoločných dlhopisov, ktoré niektorí považujú za potenciálne mocný nástroj riešenia obmedzenej platobnej schopnosti niektorých členských štátov eurozóny by podľa môjho názoru len odviedlo pozornosť od akútnych, nevyriešených problémov fiškálnej disciplíny. Kríza si vyžaduje zavedenie a dôsledné dodržiavanie primeraného fiškálneho rámca a súčasné oživenie hospodárskeho rastu. Spoločné pokračovanie vo verejnom zadlžovaní by len súčasný negatívny stav prehĺbilo, hoci niektoré negatívne dopady by sa krátkodobo oddialili a zamaskovali, jadro problému by však zostalo nezmenené. Zavedenie spoločne vydávaných stabilizačných dlhopisov by taktiež radikálne zmenilo štruktúru trhu so štátnymi dlhopismi eurozóny a prinieslo nové, zatiaľ málo preskúmané riziká pre členské štáty.